Je to ale také otázka udržení důvěry občanů a prosazování principu transparentnosti. Já oceňuji posun, který přináší čtvrtá i pátá směrnice proti praní špinavých peněz. Problém ale je, že řada zemí nedokázala ani čtvrtou směrnici dostatečně implementovat. Takže jak bude vypadat další postup? Občané věří Evropské komisi a spoléhají, že dokáže vymáhat právo. Není možné jejich důvěru zahodit, paní komisařko Jourová. Veřejné rejstříky konečných vlastníků firem jsou zásadním posunem. Pokud ale chceme efektivní veřejnou kontrolu, je nutné, aby s těmito daty šlo efektivně pracovat, musí být strojově čitelná. Jak jsme se sami přesvědčili v České republice, transparenci je nutné zavést i do svěřenských fondů. Registr skutečných majitelů svěřenských fondů je zatím dobrý krok vpřed. Už teď ale musí Komise zajistit, že členské státy nebudou omezovat přístup do těchto rejstříků např. novinářům nebo neziskovým organizacím. Neměli bychom opakovat chyby, které se staly v minulosti.